Die europäische Exekutive erwirbt ihre demokratische Legitimation durch die Abstimmung in diesem Haus. Es gibt keine nationale Regierung, in der sich Minister einer so starken Überprüfung unterwerfen müssen wie die einzelnen Kommissare bei den Hearings hier.

Also, dieses Haus ist eine demokratische Institution.